með vísan til fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að vikið sé frá ákvæðinu um lengd þingfunda á þessum starfsdegi þannig að fundur geti staðið þangað til umræðum um dagskrármál er lokið